Señora Presidenta, muchas gracias al señor Rapkay por el informe que ha realizado para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de este Parlamento. Hemos analizado en la Comisión, con mucho interés y con mucha atención, tanto el informe como las enmiendas que se han propuesto para este debate, y hemos tomado buena nota de que el informe respalda en particular la prolongación del periodo de cierre de las minas no competitivas

2018. También en la Comisión somos conscientes de que en los últimos debates que han tenido lugar en el seno del Comité de Representantes Permanentes, el Coreper, es mayoritario el apoyo al plazo del 2018, como sugiere el informe del señor Rapkay. Por supuesto, en la Comisión, cuando hemos preparado la propuesta de Reglamento y cuando hemos analizado esta situación, hemos sido plenamente conscientes del impacto social y del impacto regional, en determinadas regiones de la Unión Europea, del cierre de las minas de carbón. Pero también hemos tenido en cuenta, al preparar el Reglamento, el hecho de que algunas de esas minas no son competitivas y sólo han sobrevivido, hasta hoy, gracias a constantes inyecciones de dinero público, de subvenciones públicas. Por ello, en nuestra propuesta de Reglamento permitimos a los Estados miembros conceder ayudas de funcionamiento adicionales pero, en esta ocasión, con el objetivo específico de facilitar el cierre gradual de las minas no competitivas.

En primer lugar, la propuesta de conceder ayudas de funcionamiento o de inversión para que las minas sean competitivas. Ya existía una disposición similar en el anterior Reglamento de ayudas al sector. Sin embargo, el anterior Reglamento en buena medida no ha conseguido la consecución de los efectos deseados y, en vez de orientar las minas de carbón hacia la rentabilidad, ha generado, en cierto modo, un riesgo moral, un moral hazard Las minas fueron subvencionadas con la esperanza vana de lograr la rentabilidad. Hoy debemos afrontar las consecuencias es necesario prolongar un régimen especial para la producción de carbón porque las minas en cuestión ni han alcanzado la rentabilidad ni han sido cerradas. En cualquier caso, las minas que cuentan con previsiones creíbles de rentabilidad no necesitan ayudas de Estado y pueden recibir el capital necesario por parte de los mercados de capitales o mercados financieros. En segundo lugar, quiero explicar por qué en nuestra propuesta consideramos necesario contar con un plan de atenuación de los efectos sobre el medio ambiente. En nuestra propuesta se menciona ese aspecto en el artículo 3, apartado

Las ayudas de funcionamiento sólo pueden ser autorizadas si propician efectos positivos. En nuestro Reglamento se propone un plan de atenuación del impacto medioambiental de la utilización del carbón como compensación de los efectos negativos de las ayudas. Por último, el tercer punto cuando el objetivo de las ayudas a funcionamiento consiste en contribuir a llevar a cabo una transición hacia el cierre de las minas no competitivas, queda claro que ese cierre debe ser gradual y que no puede tener lugar únicamente al final del plazo. Este carácter gradual debe ser claramente recogido en el plan de cierre, así como también el plan debe incluir una proporción degresiva de esas ayudas durante el periodo de transición. Por tanto, nuestra propuesta establece una reducción lineal de la ayuda en un porcentaje que claramente apunta a la supresión de la ayuda al final del periodo de transición. Dicho todo esto, de nuevo reitero el agradecimiento al señor Rapkay y a todos quienes han colaborado en el informe que analizamos y analizaremos la posición de este Parlamento sobre el mismo estamos siguiendo, lógicamente en contacto con la Presidencia belga, los debates en el seno del Consejo y, a la luz de la posición del Parlamento y en función de cual sea la posición del Consejo, la Comisión, lógicamente, expresará su opinión en las próximas semanas.